vidim moški obraz z, lepimi modrimi očmi, kratkimi, rahlo skodranimi lasmi, taka zanimiva pričeska, z, ošiljeno brado, jamicami v licih, pravilnimi lepimi, zobmi, zaradi tega tudi lepim nasmeškom. Ne vem, gre za moško osebo, staro približno nekje med okoli, ne vem, med tridesetimi in štiridesetimi leti. Oziroma štiridesetimi, bi rekla. Na sliki je ženski obraz, ženska v starosti, tam proti petdesetimi petdeseti, v bližini petdesetih let. s poudarjenimi ličnicami, dvignjenimi obrvmi, rahlimi podočnjaki, z nekje, paž frizuro z lasmi, rjavordečkaste barve. ja, in modrimi očmi. na sliki je dekle, z rahlo srčastim obrazom, rjavimi očmi, simpatično paž frizuro s prameni, rahlo prifrknjenim noskom, Ja, luštkano dekle, no. Mislim, da je tole Donald Sutherland, igralec, v bistvu ima ovalen, to je moška oseba, z ovalnim obrazom, belimi lasmi, brado. precej široko postavljenim nosom, visokimi, takimi kar grozečimi obrvmi, modrimi očmi. To je starejši moški, od se pravi sigurno star tam čez šestdeset proti sedemdesetimi sedemdeset let mogoče. ja. Tako deluje kar tako nevarno. to je obraz, moškega, črnca. s širokim nosom, s širokim obrazom, črnimi očmi, močno brado, močno čeljustjo. oseba je brez las, tako, ušesa ima stisnjena k obrazu. Mlada moška oseba, mlajša moška oseba tam okoli trideset in štiridesetimi leti. s kratko, s kratkimi lasmi, mogoče malo bolj na krtačko ostriženimi. taka komaj nastajajoča bradica, urejena. V bistvu rjave oči, mogoče majčkeno bolj taka, štrleča ušesa, ampak zmerno, bom rekla. Ovalen obraz, z modrimi očmi, takimi majhnimi ustnicami, daljšimi rdečerjavimi lasmi. Obraz starejše gospe, recimo okoli sedemdeset let. z gubicami na obrazu, gubice na čelu, gubice v kotičku ust, modre oči, paž frizura, lasje rahlo sivijo, korenu las, ne. drugače pa so take bolj pšenične, pšenične barve. gospa nosi očala. Gospa, stara trideset do štirideset let, okroglega obraza, temno rjavih oči, tudi temno rjavih las, nasmejana, s, pravilnimi zobmi, krasnim nasmeškom, lepim nosom. Moška oseba, stara okoli petdeset let, z brado, bolj redkimi lasmi, plešo v sprednjem delu, se pravi na tem čelnem delu. modrimi očmi, ja, takim mogoče malo zašiljenim nosom.